Těch informací je poměrně málo, nicméně indicie naznačují, že tento člověk měl být částečně placen Saúdskou Arábií. Já si myslím, že takovýto postup je dlouhodobě neakceptovatelný a jsme jeho svědky vlastně právě dlouhodobě. Z tohoto důvodu nevolám po žádném legislativním řešení, protože toto je věc samozřejmě především národních legislativ, ale pokud jde o terorismus a bezpečnost, tak to je věc EU a především diplomatického tlaku, který by měl být učiněn. Možná, že právě v těchto chvílích, teď, je možná nejlepší doba se s touto otázkou vypořádat.